Pracovný program Európskej komisie v období hospodárskej stagnácie, v čase, keď sa v rodinách prehlbuje chudoba a keď si členské štáty už nedokážu požičiavať na svoje prežitie, musí byť kreatívnejší, schopný odrážať zmeny, ktoré sa v Európe a vo svete od nástupu globálnej krízy udiali. Tí z nás, ktorí vo východnej Európe zažili, ako sa rúcali neschopné komunistické režimy, si pamätajú, ako aj ich vodcovia neboli schopní pohotovo reagovať na zmeny v rozvíjajúcom sa svete. Podobne ako pán predseda Komisie, bez hanby verejnosti rozprávali o svojich víziách a cieľoch a popritom sa bezmocne prizerali tomu, ako sa hospodárske systémy ich krajín beznádejne rozpadajú.

Zamyslite sa nad tým, či dnes nie je potrebné v Európe operatívne riešiť iné problémy, ako iba pokračovať v napĺňaní vízií stratégie